Yo también estuve, como tú, en la guerra en Sarajevo y en Móstar, y vi también los desplazamientos masivos de población de Milosevic y la solidaridad de los albanos. Así es que manifiesto aquí, señor Presidente, mi alegría porque felizmente se hace justicia y porque, después de que se celebrara la cumbre de Salónica en junio de 2003 y de que la Unión Europea estableciera el compromiso de eximir de visados a los Balcanes occidentales, finalmente y felizmente, después de la primera etapa en la que estos dos países no cumplieron los requisitos, ahora sí podemos reafirmar y podemos agradecer el compromiso de que, por fin, van a poder viajar

La necesidad de aportar estabilidad a los Balcanes, en especial a países que en un futuro se integrarán, sin ninguna duda, en la Unión, y de favorecer la movilidad de una población que hoy por hoy se encuentra aislada debe constituir, a mi juicio, señor Presidente, y debe constituir, querida Cecilia,